Ich bitte den Kollegen Ferreira einen Moment um Aufmerksamkeit. Wir haben in der Konferenz der Präsidenten und bei der Vorbereitung der Konferenz der Präsidenten dieses Thema sehr intensiv diskutiert. Ich will für meine Fraktion sagen Wir sind sehr besorgt über das, was in der Westsahara vorgeht.

Das spricht aber dafür, dass man seriös vorgehen muss. Zu diesem seriösen Vorgehen gehört Wir diskutieren in dieser Woche über die Ereignisse. Jetzt hat sich auf unser Bitten hin der marokkanische Außenminister bereit erklärt, in den Auswärtigen Ausschuss zu kommen.

Der marokkanische Außenminister muss nicht in den Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments kommen.

Ich glaube, dass das wesentlich seriöser ist, als jetzt eine Resolution zu verabschieden und ihn danach anzuhören. Lassen Sie uns doch die Resolution im Lichte der Information und der Befragungsmöglichkeiten beschließen, die der Auswärtige Ausschuss gegenüber dem marokkanischen Außenminister hat. Das halte ich persönlich für die seriösere Vorgehensweise. Das war übrigens bis heute Nachmittag Konsens zwischen allen Fraktionen